Először is európai magyar polgárként szeretném megköszönni mindenkinek ebben a házban, hogy közösen végre elértük, hogy a jövőben jogállamisági feltételekhez kötjük majd az európai uniós támogatások kifizetését. Az európai magyarok évek óta nézik, ahogy a saját miniszterelnökük köre szétlopja, ellopja a magyaroknak járó uniós támogatásokat. Ezért nekünk ez az új döntés, ez az új szabály, ez hatalmas, sőt egyenesen történelmi jelentőségű. Másodsorban szeretném megerősíteni abban Európát, hogy jól döntöttünk, amikor így döntöttünk. Íme a bizonyíték az Orbán kormány tegnapról mára az éj leple alatt egy olyan alkotmánymódosítást nyújtott be, amely Magyarországon nagyon jelentősen megkönnyíti majd a közpénzeknek az ellopását, és ezzel párhuzamosan megkezdték a választójogi törvényeknek az egyoldalú egypárti átalakítását, átdolgozását is. Orbán egyetlen éjszaka alatt megmutatta mindenkinek Európában, hogy jól döntöttünk akkor, amikor bevezettük a jogállamisági feltételt, hiszen erre a jövőben jóval nagyobb szükség lesz, mint korábban bármikor. Meg kell értetnünk végre közösen a magyar miniszterelnökkel, hogy nem tehet meg bármit a magyar és az európai emberekkel.